Na gospoda Miha Kordiša ne morem imeti, na gospoda Luka Meseca, ki me je omenil, pa lahko imam. Na gospoda Luka Meseca lahko imam repliko. Na gospoda Miha Kordiša pa samo, če vi dovolite. Ampak moja replika je na gospoda Luka Meseca, tako sem se prijavil in nisem takoj dobil, roko pa sem ves čas držal. Tako da morate vi odločiti, ali mi date repliko na gospoda Luka Meseca. Po Poslovniku mi lahko date. Hvala. Bi samo naslednje povedal, ne. Poglejte, res je, da eden od predlogov prejšnjih ni bil podprt, če hočete, lahko tudi vse argumente, zakaj, ampak tega sedaj ne bom naredil. Kasneje lahko tudi v debati. Debata bo danes šest ur. Zato ker kljub vsemu mislim, da je potrebno narediti korak naprej. Sam se zavedam, res se zavedam v bistvu, da je najbolj pravičen sistem oprispevčenje. Se pa tudi zavedam, da ne oprispevčenje osebnih dohodkov. Kajti populacija ljudi, ki ima to stalno obliko pogodbe o zaposlitvi je pač takšna, kakršna je, in ne zajame milijon in pol oziroma celo milijona šeststo ljudi. Mi v tem trenutku, na žalost, še nimamo švedskega sistema, ki je bistven bolj pravičen. In to je sistem vseh prihodkov na koncu leta, ki se oprispevčijo. Kolikor je meni znano, ta sistem v tem trenutku ima samo ena evropska država. Jaz si tudi želim, da bi mi prišli do tega, saj potem lahko pridemo do univerzalnega socialnega zavarovanja. Ampak če se sedaj odločimo, da bomo čakali na sistem oprispevčenja vseh prihodkov, smo kaj naredili? Ploskali nam bodo. Ampak ne ljudje, ploskale nam bodo zasebne zavarovalnice, ker smo ponovno ukinitev dopolnilnega premaknili leta, leta, leta v prihodnost. Nekateri bodo veseli, ampak ne ljudje. Hvala.